Szanowni Państwo! Miałem okazję być dwukrotnie w Kazachstanie, monitorować kwestie związane z prawami człowieka.

W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się, że prokurator chce zamknąć działalność wszystkich niezależnych mediów 23 serwisów informacyjnych, telewizji i portali.

Dlatego apeluję do władz Kazachstanu, a także do administracji Catherine Ashton o podjęcie niezbędnych działań celem wsparcia działalności niezależnych mediów i wielki gorący apel, abyśmy przyjęli to porozumienie, ale z poprawkami, które będą gwarantowały przestrzeganie praw człowieka w Kazachstanie.